Es ist ja nicht so wie manche sagen, als würde das alles holterdiepolter ganz schnell, ohne jegliche Diskussion kommen nein, das Argument ist falsch, wie andere Argumente im Übrigen auch falsch sind.

Jetzt muss wirklich der Knoten durchgeschlagen werden!

Das dritte Argument, das gezielt eingebracht wird, ist, das Parlament würde durch die Zustimmung zur verstärkten Zusammenarbeit seine Rechte aufgeben nichts davon ist wahr.

Wir verlieren kein einziges Recht. Wir geben jetzt die Zustimmung zur verstärkten Zusammenarbeit, und wenn sie beginnt, haben wir alle unsere Rechte.